sérleyfisstarfsemi fyrir dreifingu og flutning er sá hluti raforkukerfisins sem ekki lýtur samkeppnislögmálum og þegar svo er háttað er eftirlit haft með verðlagningu fyrirtækja og þeim veitt rekstrarlegt aðhald þar sem markaðsöflin gera það ekki raforkueftirlitinu er ætlað að veita raforkufyrirtækjum nauðsynlegt aðhald til að neytendur búi við afhendingaröryggi á raforku gegn sanngjörnu verði fyrir dreifingu og flutning orkustofnun hefur eftirlit með sérleyfisstarfsemi flutningsfyrirtækisins landsnets og dreifiveitna samkvæmt raforkulögum stofnunin setur fyrirtækjunum tekjumörk sem taka tillit til rekstrarkostnaðar afskrifta orkutapa arðsemi auk hagræðingarkröfu jafnframt er mikilvægur þáttur í starfi orkustofnunar eftirlit með gæðum raforku og afhendingaröryggi hennar í þrítugasta og fyrstu greinar raforkulaga er kveðið á um að til að standa undir kostnaði vegna eftirlits samkvæmt lögunum skuli sérleyfisfyrirtækin greiða gjald af raforku sem fer um kerfi þessara aðila gjaldið á flutningsfyrirtæki nemur nú núll komma tvö aurum á hverja kílóvattstund en dreifiveiturnar greiða hálft aura á hverja kílóvattstund með furmvarði þessu er lagt til að eftirlitsgjöldin verði hækkuð í núll komma fjórum krónum á kílóvattstund fyrir flutningsfyrirtæki og í einn eyri fyrir dreifiveitur lagt er til að gjaldið verði hækkað til að mæta auknum kostnaði sem leggst á raforkueftirlit orkustofnunar og varð til vegna laga númer nítján tvö þúsund og ellefu um breytingu á raforkulögum þar sem ákvæði raforkulaga um tekjumörk voru tekin til gagnger að endurskoðunar eftirlitinu er nú skylt að kaupa utanaðkomandi þjónustu sérfróðra aðila sem er því til ráðgjafar varðandi afmarkaða þætti við ákvörðun tekjumarka sem lúta annars vegar að mati á auknum fjármagnskostnaði og hins vegar hagræðingarkröfu samfara þessum breytingum á raforkulögum var framkvæmd úttekt á starfsemi r aforkueftirltisins í vor úttekt á eftirlitinu var framkvæmd af sérfræðingum o orkustofnunar noregs sem sinnir sömu eftirlitsskyldu með sérleyfisstarfsemi á raforkumarkaði þar í landi úttektin er byggð á viðtölum við flutningsfyrirtæki dreififyrirtæki orkustofnun og iðnaðarráðuneytið og starfsemin borin saman við hvernig henni er háttað annars staðar meginniðurstaða norsku sérfræðinganna var að þó að margt sé vel gert varðandi raforkueftirlit hér á landi sé nauðsynlegt að efla eftirlitið svo að það geti sinnt skyldum sínum lögum samkvæmt í kjölfar þessarar úttektar fól iðnaðarráðuneytið orkustofnun að gera tillögur að úrbótum á raforkueftirlitinu og eru tillögur stofnunarinnar birtar í skýrslu sem fylgir með frumvarpinu vegna skorts á mannafla hefur raforkueftirlitið hingað til einskorðast að miklu leyti við eftirlit með bókhaldi fyrirtækjanna og innköllun gagna raforkueftirlitið hefur ekki haft burði til þess að fara í kerfisbundnar heimsóknir og framkvæma úttektir á öllum rekstrarþáttum fyrirtækjanna til þess að gera raforkueftirlitið virkara þarf að byggja upp aðferðafræði og endurbæta verkferla auka þarf frumkvæði eftirlitsins með reglubundnum úttektum á rekstri fyrirtækjanna auk þess þarf að byggja upp þekkingu starfsmanna til þess að þeir verði færari til að sinna verkefnunum mat orkustofnunar og norsku orkustofnunarinnar er að til þess að standa undir fullnægjandi eftirliti þurfi að fjölga starfsmönnum úr tveimur í fjóra mæta þarf útgjöldum vegna virkara raforkueftirlits og utanaðkomandi vinnu sérfróðra aðila sem búið var að festa í lögin sem ég nefndi áðan

tólf gerir ráð fyrir rekstrarkostnaði að upphæð níutíu og átta komma tveimur milljónum króna því þarf að auka tekjur raforkueftirlitsins um fimmtíu milljónir svo að það standi undir sér

er það svo að tekjumörk fyrirtækjanna sem eftirlit er haft með nema tuttugu og fimm komma fimm milljörðum króna á ári núverandi gjald er núll komma tvö prósent af þessari veltu en farið er fram á að gjaldið fari í núll komma fjögur prósent raforkugjald fer eftir raforkunotkun og ef gjaldinu er velt út í gjaldskrá sérleyfisfyrirtækjanna er það hlutfallslega mest borið af þeim sem kaupa stærstan hluta raforkunnar hér á landi notkun stórnotenda nemur þrettán komma tvö teravattstundum eða sjötíu og sjö prósent af heildarraforkunotkuninni og mundu þeir þá bera ríflega helming hækkunarinnar eða tuttugu og sex milljónir króna afgangurinn skiptist milli fyrirtækja og heimila og hækkun eftirlitsgjaldsins mun sem sagt ekki leggjast þungt á heimili landsins en fyrir meðalársnotkun heimilisins sem telst vera fjögur þúsund fimm hundruð kílóvattstundir verður hækkunin um þrjátíu krónur á ári hæstvirtur forseti hvað almenna notendur raforku varðar ákvarðast um sextíu prósent af endanlegu raforkuverði af gjaldskrá fyrir dreifingu og flutning því skiptir mjög miklu máli fyrir neytendur og fyrir heimilin í landinu að eftirlit með þessari sérleyfisstarfsemi á raforkumarkaði sé öflug og tryggi hag neytenda þær hækkanir á raforkueftirlitsgjaldi sem hér eru lagðar til eru óverulegar í samanburði við hagsmuni neytenda með réttri verðlagningu fyrir sérleyfisstarfsemina virkt eftirlit gerir kröfu um hagræðingu hjá raforkufyrirtækjum og með því uppskera neytendur lægra verð eftirlitsgjaldið er lág upphæð í samhengi við þann ávinning sem líklega er meiri en gjaldið þá er með þeim lagabreytingum sem alþingi samþykkti síðastliðið vor lögð ríkari áhersla á gæði og afhendingaröryggi raforku og er raforkueftirliti orkustofnunar falið að tryggja að svo verði að þessu sögðu virðulegi forseti leyfi ég mér að leggja til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og til háttvirtrar atvinnuveganefndar